atvinnuuppbyggingar stefnu sjálfstæðisflokksins ég vona að þeim gangi mjög vel í þeim efnum og í raun og veru treysti sjálfstæðisflokknum alveg til þess að efla atvinnulífið mikilvægt er að sá efnahagsvöxtur sem fylgir að hann sé sjálfbær og að hann sé byggður á traustum grunni þá langar mig að grípa niður í ályktun um efnahags og viðskiptamál á síðasta landsfundi sjálfstæðisflokksins þar sem kemur fram að það að verja eignarréttinn og eignarrétturinn sé grundvöllur verðmætasköpunar mig langar líka að grípa niður annars staðar í þessu sama plaggi með leyfi forseta þar sem segir að sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að virðing fyrir eignarrétti sé nauðsynleg undirstaða blómlegs efnahags nú þetta kemur ekkert á óvart því að í skipulagsreglum sjálfstæðisflokksins kemur alveg skýrt fram hvert grunngildi sjálfstæðisflokksins er með leyfi forseta þar segir að grunngildi sjálfstæðisflokksins eru frelsi og trú á einstaklinginn eignarréttur réttur til frelsis og jafnréttis eru frumréttindi sérhvers einstaklings þar er ég alveg sammála takið eftir því að eignarrétturinn er að vísu settur fremstur þarna eignarrétturinn sem er frumréttur sérhvers einstaklings eignarrétturinn er nauðsynleg undirstaða blómlegs efnahags og eignarrétturinn þarf öflugan kyndilbera nú sjálfstæðisflokkurinn hefur tekið sér þetta mikilvæga hlutverk að vera kyndilberi eignarréttarins flokkurinn nefnir eignarréttinn fyrstan af frumréttur einstaklinganna en þá spyr maður sig hvað með eignarrétt lántakenda landsmenn gerðu lánasamninga við fjármálafyrirtæki og fengu fé til að kaupa sér eign þeir fengu fé þeir keyptu sér eign þeir eiga eignina þeir eiga sín heimili en það er ágreiningur milli samningsaðila um þessa lánasamninga og það er framkvæmda og dómsvalds að framfylgja samningalögum og skera úr um vafaatriði og samningalög segja skýrt að neytandinn skuli njóta vafans að lántakandinn skuli njóta vafans landslög segja því að framkvæmdarvaldinu beri að vernda eignarrétt lántakenda þar til dómstólar taka af um allan vafa hvernig skuli fullnusta lánasamninga samt gera sýslumenn frú hönnu birnu kristjánsdóttur innanríkisráðherra eignir upptækar og selja til þriðja aðila sem þýðir að réttmætir eigendur þeirra geta ekki fengið þær aftur og jú þeir eru sýslumenn hennar því að þeir eru undir hennar forræði samt er fólk gert gjaldþrota sem þýðir verulega skerðingu á eignarrétti þess þegar þú ert gerður gjaldþrota þá þýðir það að eign eignarréttur og réttur til eigna og athafna er verulega skertur og það er óafturkræf aðgerð það er ekki hægt að bara snúa aftur klukkunni og segja þú ert ekki lengur gjaldþrota eða þetta gerðist ekki það þarf að fara fram í tímann þangað til menn geta fengið eignarrétt sinn aftur rétt sinn sem borgarar með sinn eignarréttar og atvinnuréttindi eitt af megin verkum okkar pírata það sem eftir er af sumarþinginu og á komandi haustþingi er að minna sjálfstæðisflokkinn á að standa undir nafni það eru ekki sjálfstæðir einstaklingar sem eru fastir í réttaróvissu með sína dýrustu eign heimili sitt það er ekki sjálfstæð þjóð sem nýtur ekki öruggs eignarréttar og það er ekki sjálfstæðisflokkur sem stendur á hliðarlínunni meðan fjármálafyrirtækin senda sýslumenn hennar frú hönnu birnu kristjánsdóttur til að slökkva elda eignarréttarins hjá fjölskyldum landsins nú ef sjálfstæðisflokkurinn ákveður að leggja frá sér kyndil eignarréttarins þegar það kemur að lántakendum þá munu píratar taka hann upp og halda honum á lofti við píratar erum ekki stór flokkur en með þingmenn höfum við sterka rödd og munum halda áfram að minna þingmenn sjálfstæðisflokksins á grunngildi sín eina af megin ástæðum fyrir tilvist flokksins að vera kyndilberi eignarréttarins líka eignarréttar lántakenda til að verja eignarrétt lántakenda þarf fyrsta verk sjálfstæðisflokksins að vera að stöðva eignaupptöku hjá lántakendum þar til dómstólar taka af allan vafa um lánasamningana þeirra ég mun spyrja frú hönnu birnu kristjánsdóttur innanríkisráðherra nánar um þetta mál í sérstökum umræðum á næstu dögum